Doresc să îl felicit pe colegul Brian Simpson pentru acest raport aferent Regulamentului european care stabilește un cadru comun pentru dezvoltarea, producerea și difuzarea statisticilor europene privind turismul. Statele membre sunt cele care colectează, elaborează, prelucrează și transmit statistici armonizate privind cererea și oferta turistică. Majoritatea întreprinderilor din domeniul turismului sunt întreprinderi mici și mijlocii, iar importanța strategică a acestora nu se limitează doar la valoarea lor economică, ci trebuie recunoscut mai ales potențialul substanțial pe care acestea îl au în materie de creare de locuri de muncă. Conform datelor Eurostat aferente anului 2007, una din trei familii europene nu își permitea să își plătească anual o săptămână de turism. Criza economică a crescut numărul cetățenilor europeni expuși riscului sărăciei și, implicit, a scăzut și mai mult numărul celor care își pot permite să facă turism o săptămână pe an.

Turismul social crește numărul turiștilor europeni, contribuie la combaterea caracterului sezonier, la consolidarea noțiunii de cetățenie europeană și la promovarea dezvoltării regionale. Datele statistice privind turismul social ar permite Comisiei și statelor membre să identifice necesitățile specifice diferitelor grupuri sociale și să dezvolte programe adecvate. La elaborarea statisticilor europene în temeiul prezentului regulament, autoritățile de statistică naționale ar trebui să furnizeze și date privind fondurile utilizate pentru turism de fiecare stat membru, în special în cazul fondurilor europene. Nu în ultimul rând, consider că, din statisticile europene privind turismul, nu ar trebui să lipsească date privind personalul angajat, caracterul sezonier al acestuia, formarea profesională și calificările, precum și datele referitoare la condițiile de muncă existente.